Ja, kar nekajkrat ob obravnavi tega rebalansa sem že poudarila, da ni prav, da Urad za Slovence ni dobil večjega povišanja v tem rebalansu, ampak samo za izplačilo oziroma popravo plačnih nesorazmerij. Če je ta številka dobrih petindvajset tisoč oziroma natančno petindvajset tisoč sedemsto štiriinštirideset evrov, in je to komaj nula cela mislim da devetindvajset odstotka, potem, vemo, koliko je uradno dobil več sredstev. To me žalosti, ker na ta način tudi povemo, da nam naši Slovenci v zamejstvu in po svetu niso pomembni. Gospa državna sekretarka, moram reči, da me je kar prizadelo in zabolelo, ko ste rekli, da to ni prioriteta te vlade oziroma rebalansa. Morda se vam je zareklo, ker, s tem dajemo tudi signale, koliko nam ta stvar pomeni. Lahko mi je nekdo v ozadju rekel: "Saj bojo dobili denar." Ampak glejte, rebalans je javni dokument, to bojo pogledali, to bojo videli in na to se bodo sklicevali. Da je pa nekdo še nekaj zraven dodatnega dobil, to pa se ne bo obelodanjalo oziroma se ne bo videlo in ne bo tako javno predstavljeno. Če mi pričakujemo od naših sosednjih držav, da bodo, tudi same izpolnjevale svoje obveznosti do naših Slovencev, kar je njihova, zakonodajna dolžnost, potem seveda tudi mi moramo pokazati svojo večjo naklonjenost in ob tako velikem proračunu oziroma rebalansu in to ob tolikih povečanih sredstvih v proračunu menim, da bi morali res biti bolj radodarni, do naše manjšine oziroma naših skupnosti kjerkoli po svetu. Morda mislimo, da so stvari že urejene, utečene, nič ni potrebno. Člani komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki smo obiskali tudi z delegacijo tako našo skupnost v Italiji, kot, v na Koroškem, pa ugotavljamo, da je, stanje slovenskega jezika pri mladih, da se slabša, čeprav se odnos do manjšine nekako ves čas izboljšuje, tudi več opisov je v dvojezične šole, vendar z veliko slabšim jezikovnim znanjem. In potrebno je tudi, da zagotovimo več štipendij, da bodo mladi prišli, študirat v Slovenijo v večjem obsegu, kajti tukaj lahko jezik izpopolnijo, stike navežejo in tako naprej. Pomembno je tudi sodelovanje ne samo na kulturnem, izobraževalnem področju, ampak tudi na področju izobraževanja, gospodarstva, kjer se pletejo nove vezi, novi odnosi. Nekatere organizacije delajo tudi v tem smislu zelo pomembne korake in s dobijo letos predvidoma imam sredstev, kar pač, ostali dobijo toliko kot v prejšnjih, letih, kar se mi ne zdi prav, če se programi povečujejo, in izboljšujejo. Tako da še enkrat prosim za premislek, tudi poslanci iz koalicije ste izražali pomisleke prav pri tej točki. Ne gre za amandma Nove Slovenije. Res se je podpisana Nova Slovenija, ampak gre za amandma, ki je namenjen Uradu za Slovence, in ga načeloma podpirajo večina poslancev, bom rekla, te komisije, ki pa pač po strankarski disciplini, niso smeli glasovati za, so pa tudi temu amandmaju naklonjeni. Tako da pokažimo, da nam je mar za naše rojake.